Panie Przewodniczący! To sprawozdanie to kolejny krok w kierunku faktycznego zrównania pozycji kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Z uwagi na fakt, iż propagowanie idei szerszego udziału kobiet na najwyższych stanowiskach w spółkach handlowych nie przyniosło satysfakcjonujących rezultatów, wprowadzenie określonych zobowiązań aktem normatywnym wydaje się niezbędne. Dzięki badaniom przeprowadzonym przez ekspertów dziś wiemy, że spółki, w których kobiety mają większy wpływ na podejmowanie decyzji biznesowych, mają lepsze wyniki ekonomiczne. W proponowanej dyrektywie zobowiązano spółki notowane na giełdzie, zatrudniające ponad 250 osób oraz których bilans roczny przekracza 50 mln euro, do wprowadzenia przejrzystych procedur rekrutacyjnych, tak aby zwiększyć udział na stanowiskach dyrektorów niewykonawczych niedoreprezentowanej płci do 40 do 2020 roku. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że nie chodzi o uprzywilejowanie kobiet. Idea proponowanych zmian ma na celu wprowadzenie takich rozwiązań, aby stosowano obiektywne kryteria, a w przypadku, gdy dwie osoby należące do różnych płci tak samo odpowiadają stawianym wymaganiom, stanowisko zostałoby objęte przez tę osobę, która należy do niedoreprezentowanej płci. Zaś sankcje, do nałożenia których zobowiązane będą państwa członkowskie, nie będą odnosić się do nieosiągnięcia konkretnych rezultatów wyrażanych procentowo, ale będą miały zastosowanie do sytuacji, w których spółki nie wprowadzą obiektywnych kryteriów i przejrzystych procedur kwalifikacyjnych.